Spoštovani podpredsednik, spoštovani minister za finance in celotna vladna ekipa, spoštovane poslanke in poslanci. Rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst pred nami je najpomembnejši dokument do sedaj te, še relativno mlade vlade. Vsaka proračunska sprememba namreč v praksi pokaže, kako resno misli vlada izkoristiti priložnosti, da v nevarnih ožinah gospodarskih napovedi naredi nekaj dobrega za svoje sodržavljanke in sodržavljane. Sprejem rebalansa je politično vprašanje, pomembno za ljudi, naj se pri načrtovanju proračuna slepo sledi hladnim enačbam in negotovim napovedim ali pa naj se izkoristi manevrski prostor in izpolni obljube. Ljudem naj se vrne vsaj del tistega, kar jim je bilo odvzeto za reševanje krize, ki jo niso povzročili. Celo desetletje že trajatja traja ta slovenski izhod iz krize in strah pred njo. V teh desetih letih že šesto leto zapored beležimo gospodarsko rast in dosegamo napovedi ali pa jih celo presegamo. Od leta dva tisoč štirinajst dalje gospodarsko rastemo. Zadnja leta je naša rast med najvišjimi v Evropski uniji. Lani je znašala štiri cela sedem odstotne točke. Tretje zaporedno leto se povečuje proračunski presežek, kar je bilo še prej desetletjem nedosegljivo. Javni dolg se zmanjšuje in približuje zastavljenim šestdesetim odstotkom. Načrtovani prihodki v rebalansu so za šeststo milijonov višji od načrtov izpred dobrih dveh let, ko je bil sprejet veljavni proračun za letošnje leto. Vse to pomeni, da okrevanje že traja dlje, kot je trajala recesija. Pred dvema letoma sprejeti proračun je lani predvideval pol odstotne točke nižjo rast, kot je bila dosežena. V takih okoliščinah strah pred morebitnim upadom gospodarske rasti ne bi smel biti edina skrb, zaradi katerih bi pozabili na bistvo. Proračunska sredstva morajo biti v prvi vrsti v interesu ljudi, ki so v zadnjih desetih letih s svojim odrekanjem krpali to našo proračunsko ladjo. Vsa njihova odrekanja v zadnjem desetletju se je utemeljevalo z obljubami, da jim bo vsaj del odvzetega nekoč, ko bo bolje, tudi vrnjen. Zdaj je priložnost, da se to izpolni. To bo tudi svojevrstno priznanje, da so imela vsa odrekanja zadnjega desetletja smisel, da nam gre zaradi vsega tega končno bolje. Kaj reči o kritikah tega predloga? Pojavile so se različne vrste, vse je treba jemati resno a večino tudi resno zavrniti. Tistim, ki se bodo danes upirali povišanju izdatkov in bodo zahtevali še hitrejše zniževanje dolga, še višje presežke in še več zategovanja pasu, moramo na primer ob tem predlogu rebalansa dokazati, da se kondicija javnih financ izboljšuje. Predhodno načrtovani presežek se še povečuje. Predlog rebalansa se drži smeri, ki smo jo morali sprejeti s fiskalnim pravilom, in hkrati prinaša več ljudem, zato je po našem prepričanju predlog rebalansa odgovoren do javnih financ. Tistim, ki bi želeli trenutno povečanje davčne prihodke v celoti preliti v znižanje davkov, prispevkov in opuščanje sistemov solidarnosti je treba sporočiti, da je bilo zadnje desetletje in pol najlepši dokaz, da moramo sisteme socialne varnosti negovati in vanje vlagati, ne pa jih razgrajevati. Najboljši blažilec nove krize, s katero ti isti kritiki najbolj strašijo, je ravno država, ki je sposobna ukrepati. Ocenjujemo, da so pripravljavci proračuna ravnali prav, da so povečali razpoložljivo uporabo za praktično vse ključne politike, h katerim smo se zavezali tudi v koalicijskem sporazumu. Vlaganja v ljudi so potrebna tudi, zato, da se oblikuje okolje, ki bo imelo vgrajeno blažilne sisteme za čas nižje rasti. Na povečane odhodke torej Socialni demokrati gledamo kot na investicijo v večjo socialno varnost ljudi. Ta rebalans predstavlja odločitev, da se v Sloveniji gospodarska rast, močna socialna država in stabilne javne finance ne bodo izključevali. S tem rebalansom se znova priznava veljavo podhranjenim področjem, ki so morala zaradi splošnega varčevanja capljati na mestu, njihov potencial pa je ostajal neizkoriščen. Govorimo o kulturi, o znanosti, izobraževanju in zdravstvu in drugih pomembnih področjih, ki dvigujejo kakovost življenja ljudi, nenazadnje pa lahko dodajo precejšen delež tudi k dodani vrednostjo vrednosti, ki jo ustvarja gospodarstvo. Dvig sredstev zanje ni razsipnost, je investicija v boljše življenje vseh. Bi si želeli, da bi lahko za ta področja namenili še več sredstev? Vsekakor, vendar pa smo dolžni upoštevati tveganja in opozorila izrečena ob obravnavi tega rebalansa proračuna. Medijsko poročanje in dosedanja obravnava proračunskih sprememb pa sta pokazala na še eno pomembno plač plat odločanja o delitvi proračunskega denarja. Ne gre samo za vprašanje, koliko je dobilo katero ministrstvo, pomembno je tudi, kako učinkovito bodo porabljena ta dodeljena sredstva. Se bodo iskale sinergije, da se bodo ta sredstva povrnila v obliki, v oblike rezultatov ali pa se bo zasledovalo zgolj porabo teh sredstev? To odgovornost prevzemajo posamezne ministrice in ministri, ki bodo morali upravičiti zaupanje, da bodo dodatna sredstva uporabili karseda učinkovito. Tu lahko izpostavimo pozitiven primer, primer ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je znotraj dodeljenih sredstev uspelo poskrbeti za zgodovinsko visoka javna sredstva za znanost. Socialni demokrati pozivamo, da ta proaktivni pristop poberejo tudi drugi resorji. Podobno je tudi pri drugih proračunskih uporabnikih, ki bodo morali dodeljena sredstva ustrezno razporediti. Kot je pokazala obravnava na delovnih telesih, vsake potrebe ne moremo reševati s prerazporeditvami tukaj v državnem zboru. Odgovornost leži tudi na posameznih proračunskih uporabnikih. Seveda je izvedba proračuna odvisna tudi od drugih načrtovanih ukrepov. Prepričani smo, da bo danes precej besed namenjenih spremembam na davčnem področju kot tudi večni razpravi o ustreznosti financiranja občin, ki opozarjajo, da kljub sklenjenemu dogovoru o višini povprečnine ne morejo pokriti vseh potreb. To zagotovo drži. Drži pa tudi, da se morajo odločitve sprejemati na vseh nivojih. Tudi manevrski prostor države ni velik in je stisnjen med visoke želje ter stroge fiskalne zahteve, toda ta rebalans dokazuje, da je na nivoju državnih financ skromen manevrski prostor mogoče izkoristiti. Če bodo tako ravnale tudi občine in drugi proračunski uporabniki, bodo cilji lahko doseženi. Prepričani smo, da lahko vsak ravna proaktivno, in v tem duhu bodo mogoči tudi drugi dogovori, na primer o bolj pravičnem sistemu financiranja občin. Danes pa imamo pred seboj dober predlog rebalansa in čas je, da se ti dogovori tudi realizirajo. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlog rebalansa proračuna za letošnje leto, ker menimo, da je v danih okoliščinah optimalno zasnovan. Predlaganim amandmajem pa ne bomo dali podpore. Hvala.